Madame la Présidente, l'horrible catastrophe qui est survenue dans la région nord est du Japon, le Tōhoku, suscite naturellement la compassion et la sympathie de tous les Européens. Au delà de cela, nous devons participer naturellement aux secours parce que la situation est, je crois, loin d'être stabilisée au Japon. Pays admirable, pays extrêmement digne, fort, courageux, conscient de ses devoirs, mais où la bureaucratie a, comme partout, des effets qui peuvent paralyser les initiatives. L'un des enseignements de cette catastrophe c'est que les secours les plus efficaces sont ceux qui parviennent finalement par voie de mer. Encore faut il, naturellement, que l'on dispose à proximité des plateformes suffisantes. La situation n'est pas stabilisée et beaucoup de réfugiés encore souffrent du froid et de la faim. Les enseignements de cette tragédie sont, selon nous, les suivants le premier c'est que le pire se produit toujours, le pire survient toujours.

Il a coulé en réalité, en dépit des caissons étanches, à son premier trajet, parce qu'on n'avait pas prévu que la voie d'eau puisse s'étendre sur une telle longueur. Eh bien, le pire se produit toujours, le tremblement de terre plus le tsunami, c'était évidemment l'hypothèse la pire.

Par conséquent, il nous faut le prévoir par un renforcement, comme il a été dit, de la protection civile. Le deuxième et dernier enseignement, c'est qu'il ne faut pas malgré tout céder à la panique. On ne peut pas à la fois demander que l'on se prive de l'énergie atomique au motif du danger que représentent les retombées et nous dire en même temps qu'il faut se priver des énergies fossiles à cause des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Il faudra bien faire un choix.